Por lo tanto, de alguna forma este informe lo que hace es fusionar dos de los para mí grandes temas que en estos momentos retienen nuestra atención. Es importante también resaltar el hecho de que, durante mucho tiempo, muchas y muchos colegas han estado trabajando particularmente en la cuestión, como hemos podido constatar en algunos de los viajes que hemos realizado en el pasado ―gracias a la colega Izaskun Bilbao― a Euskadi, donde nos ha sido posible conocer la realidad de muchas de estas organizaciones, de muchas de esas mujeres que claramente reclamaban una mayor visibilidad y un mayor reconocimiento de su actividad.

Por todo ello, en este informe lo que hacemos es instar a la Comisión, pero también a los otros órganos de la Unión Europea, a que cambien la situación, empezando por un reconocimiento y una visibilidad de su actividad. Para ello hace falta disponer de programas estadísticos específicos para las regiones afectadas que de una forma clara no solo delimiten cuál es su labor, sino también que desglosen por sexo indicadores como la edad, nivel educativo, formación o actividad de sus cónyuges o parejas para poder tener una buena base sobre la que establecer las políticas a posteriori Es también importante pedir que se haga justicia, social, política y también económicamente, a todas esas mujeres del sector que han estado trabajando sin ningún tipo de reconocimiento, ni siquiera en el ámbito de la salud y de la seguridad social. Urge, asimismo, regular y reconocer como enfermedades profesionales las lesiones en las articulaciones o en la columna vertebral o las enfermedades reumáticas provocadas por las duras condiciones meteorológicas en las que tienen que trabajar mariscadoras, rederas, neskatillas, empaquetadoras, mujeres de empresas de transformación, procesadoras, pescadoras, comercializadoras, así como las derivadas del levantamiento de pesos excesivos. No debemos olvidarnos tampoco de la necesidad de fomentar y apoyar financieramente ―como se ha dicho también― el asociacionismo entre esas mujeres mediante redes que, a escala nacional o a escala europea, sean objeto de nuestra atención. Es importante para aumentar la visibilidad del papel desempeñado por estas mujeres en el sector y para sensibilizar a la sociedad sobre la contribución que estas organizaciones y estas mujeres hacen en relación con el bien y el servicio común.